virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra frumvarpinu er einkum ætlað að mælta gagnrýni sem eftirlitsstofnun efta hefur varðandi tilteknar greinar gildandi laga auk þess sem lagt er til að bætt verði nýju ákvæði við lögin sem styrkja heimildir vinnumálastofnunar til að beita þvingunarúrræðum gagnvart fyrirtækjum sem virða ekki ákvæði laganna markmið með setningu umræddra laga árið tvö þúsund og sjö var að styrkja stoðir vinnumarkaðskerfisins að því er varðar erlend fyrirtæki sem senda starfsmenn sína tímabundið hingað til lands í tengslum við veitingu þjónustu á grundvelli samningsins um evrópska efnahagssvæðið og annarra alþjóðlegra starfssamninga eins og þingheim rekur minni til var mjög mikið um það árið tvö þúsund og sjö að hér væru starfandi erlendir starfsmenn sem komu á vegum erlendra fyrirtækja svokallaðra starfsmannaleiga og löggjöfinni var ætlað að tryggja að starfsmenn þessara fyrirtækja byggju við sama öryggi og aðrir starfsmenn á íslenskum vinnumarkaði þó það væru lágmarkskjör í kjarasamningum frumvarp það er varð að lögum árið tvö þúsund og sjö byggðist á vinnu starfshóps þáverandi félagsmálaráðherra sem í áttu sæti fulltrúar alþýðusambandsins bandalags starfsmanna ríkis og bæja bandalags háskólamanna dóms og kirkjumálaráðuneytisins fjármálaráðuneytisins sambands sveitarfélaga og samtaka atvinnulífsins samstaða innan starfshópsins um þau efnisatriði sem fram komu í frumvarpinu þá og alþingi samþykkti það frumvarp sem lög megintilgangur laganna var að veita íslenskum stjórnvöldum betri yfirsýn yfir stöðuna á innlendum vinnumarkaði að því er varðar starfsemi erlendra þjónustufyrirtækja hér á landi sem og fjölda erlendra starfsmanna er starfa hjá slíkum fyrirtækjum enn fremur var markmiðið að unnt yrði að viðhalda því eftirliti sem tíðkast á íslenskum vinnumarkaði með því að ákvæði laga og kjarasamninga séu virt svo treysta megi stöðu starfsmanna sem sendir eru tímabundið hingað til lands á vegum erlendra fyrirtækja efni frumvarpsins þótti jafnframt vera til þess fallið að stuðla að því að útlendingar sem koma hingað tímabundið á vegum erlendra fyrirtækja dvelji hér og starfi með lögbundnum hætti og áreiðanlegar upplýsingar um að útlendingar væru til áhersla er lögð á það að frumvarpinu sem ég mæli fyrir er ekki ætlað að breyta þessum tilgangi laganna enda er ég sannfærður um að lögin frá tvö þúsund og sjö gegni mikilvægu hlutverki við að stuðla að því að þær leikreglur sem gilda á innlendum vinnumarkaði séu virtar við viljum hins vegar freista þess að sníða frekar einfalda agnúa af lögunum og mæta með þeim hætti hluta af athugasemdum eftirlitsstofnunar efta en ekki þeim athugasemdum sem að okkar mati feli í sér hættu á því að lögin nái ekki með fullnægjandi hætti tilgangi sínum haldi eftirlitsstofnun fast við athugasemdir sínar að því leyti munum við mæta því af fullum krafti og eftir atvikum leita úrlausnar efta dómstólsins um þá þætti mála eftirlitsstofnun efta hefur farið yfir efni laganna frá tvö þúsund og sjö og komist að þeirri niðurstöðu að tiltekin ákvæði brjóta hugsanlega í bága við það ákvæði samningsins um evrópska efnahagssvæðið er varðar frjáls þjónustuviðskipti sem og tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu í rökstuðningi sínum stofnuninni á dómi evrópudómstólsins í rökstuddu áliti stofnunarinnar til íslenskra stjórnvalda kemur meðal annars fram að

og telur stofnunin að það feli í sér hindrun á frjálsum þjónustuviðskiptum samkvæmt ákvæðum samningsins um evrópska efnahagssvæðisins stofnunin leiðir þessa niðurstöðu af eftirfarandi atriðum í lögunum sem er að finna í áttunda tíunda og elleftu greinar þeirra fyrstu þjónustuaðili þurfi að veita vinnumálastofnun upplýsingar átta virkum dögum áður en þjónusta er veitt lögð er til sú breyting í frumvarpi því sem ég mæli fyrir nú að þessi skylda verði afnumin en upplýsingaskyldan til vinnumálastofnunar verði eigi síðar en sama dag og starfsemi hefst hér á landi það er í stað þess að tilkynna þurfi vinnumálastofnun og veita henni upplýsingar átta virkum dögum áður en þjónustan er veitt dugi að gera það á sama degi og starfsemi hér á landi hefst annað að vinnumálastofnun skuli veita skriflega staðfestingu móttöku gagna sem þjónustuveitandanum er skylt að afhenda notendafyrirtæki áður en þjónustan er veitt hér er lögð til sú breyting að það verði gert eigi síðar en tveim virkum dögum eftir að starfsemi þess síðar nefnda hefst hér á landi þriðja að láti fyrirtæki hjá líða að tilkynna um fulltrúa sinn til vinnumálastofnunar eða um skipti á fulltrúa sé fyrirtækinu óheimilt að veita þjónustu hér á landi það er lögð til sú breyting í því frumvarpi sem hér er mælt fyrir að fulltrúi fyrirtækisins geti verið einn af starfsmönnum þess sem starfa tímabundið hér á landi

eftirlitsstofnun hefur enn fremur gert athugasemdir við þau ákvæði laganna er varða rétt til launa í veikinda og slysatilvikum og slysatryggingar vegna andláts varanlegs líkamstjóns og tímabundins missis starfsorku sem er að finna í sjöundu grein laganna að mati eftirlitsstofnunar efta fela þessi ákvæði mögulega í sér hindrun á frjálsum þjónustuviðskiptum og brjóta því hugsanlega einnig ákvæði samningsins um evrópska efnahagssvæðið að því er varðar frjáls þjónustuviðskipti þar sem efni þeirra sé ekki hluti af þeim starfsskilyrðum sem tilskipunin um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu gerir ráð fyrir að mínu viti er hins vegar svo að þessi ákvæði laganna fela í sér kjarasamningsbundin réttindi á íslenskum vinnumarkaði sem eru hluti af lágmarkskjörum launafólks þau hafa því að geyma mikilvæga vernd launafólks sem starfar hér á landi í því skyni að tryggja að erlent starfsfólk njóti þeirra lágmarksréttinda og lágmarkskjara sem gilda á íslenskum vinnumarkaði til jafns við aðra sem hér starfa er það grundvallaratriði að ákvæði þessi verði áfram í lögunum ég legg líka áherslu á að efni þeirra gildir með fyrirvara um betri rétt starfsmanna samkvæmt ráðningarsamningi við hlutaðeigandi fyrirtæki kjarasamningi eða löggjöf í því ríki sem þeir starfa að jafnaði ég geri því ekki tillögu um breytingar að því er varðar þessi tvö ákvæði laganna þrátt fyrir athugasemdir eftirlitsstofnunar efta að því leyti við teljum einfaldlega að það séu það sterk efnisrök fyrir þessum ákvæðum að við viljum láta reyna á þau rök til fullnustu auk þess að mæta athugasemdum eftirlitsstofnunarinnar er í frumvarpinu lagt til að bætt verði við nýju ákvæði við lögin þar sem mikilvægt þykir að styrkja heimild til vinnumálastofnunar til að beita þvingunarúrræðum gagnvart fyrirtækjum sem virða ekki ákvæði laganna verður að telja það eitt af lykilatriðum þess að stjórnvöld hafi yfirsýn yfir innlendan vinnumarkað að erlend þjónustufyrirtæki sem veita hér á landi tímabundna þjónustu virði ákvæði laganna mælt er því fyrir um að koma á dagsektum sem geta numið allt að hundrað þúsund krónur á dag virðulegi forseti eins og ég hef rakið er þessu frumvarpi ekki ætlað að beita tilgangi laganna frá árinu tvö þúsund og sjö heldur sníða af þeim agnúa í þeim tilvikum þar sem við teljum að athugasemdir eftirlitsstofnunar efta breyti ekki þeim grundvallarforsendum sem lagðar voru af hálfu alþingis í upphafi máls þar sem þær athugasemdir draga ekki úr virkni laganna til að ná þeim markmiðum sem að var stefnt af löggjafanum í upphafi við teljum að það sé grundvallaratriði að önnur atriði sem eftirlitsstofnun efta hefur gert athugasemd við og eru mikilvægur hluti af lágmarkskjörum launafólks og starfsskilyrðum verði áfram í lögunum til að tryggja að starfsfólk njóti sömu lágmarksréttinda og kjara og aðilar á íslenskum vinnumarkaði okkur hefur tekist alveg einstaklega vel að takast á við þetta erfiða verkefni sem innkoma starfsmannaleigna var á íslenskan vinnumarkað og það er mjög mikilvægt að við höldum samfélagslegri samstöðu um að verja þann árangur og að standa vörð um þau grundvallareinkenni íslensk vinnumarkaðar að hann sé jafnt sveigjanlegur

með fullnægjandi hætti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til félags og tryggingamálanefndar